Señor Presidente, uno ya viene acostumbrado a multitud de condenas, todas ellas retóricas, donde concordamos nuestra conciencia con nuestra propia esencia.

Contamos con el artículo 2 de los Acuerdos de Asociación, que es la cláusula democrática —que nunca se lleva a efecto, aunque se viole democráticamente todo—, contamos con el Acuerdo de Cotonú —con su artículo 9, apartado 2, que también tiene una definición democrática determinante—, y con el Acuerdo de Cooperación con los países del sur de África, entre ellos Suazilandia, que exige un comportamiento democrático.

Yo no quiero una sola condena más, quiero una primera práctica y, en consecuencia, que el mensaje sea rotundo que no habrá acuerdo de ninguna clase, ni se mantendrán acuerdos ni preferencias de ninguna clase si no se respeta nuestro propio acuerdo la cláusula democrática y las exigencias democráticas que contienen nuestros acuerdos.